Doamnă președintă, Radio Europa Liberă, care a avut un rol decisiv în revoluțiile din estul Europei și care beneficiază de finanțare europeană pe anumite proiecte se află pe lista neagră a lui Putin, alături de alte structuri media care primesc finanțare din vest. Legea agenților străini a fost adoptată în 2012 și impunea tuturor ONG urilor finanțate extern să fie trecute într un registru.

Luna trecută, Putin a promulgat o lege ce extinde aplicarea și către persoane fizice, mai exact jurnaliști sau lideri ai opoziției politice, adică ne sfidează.

Așa cum am spus și în luna iulie, Rusia trebuie să abroge urgent legile care încalcă flagrant libertatea de expresie și care contravin standardelor internaționale. Nu poate exista o normalizare a relației cu Rusia atât timp cât drepturile omului nu există pentru Putin.